Ich sehe unsere Aufgabe hier als Hohes Haus und die Aufgabe der Europäischen Union darin, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass die Menschen in allen Mitgliedstaaten, in den Regionen, in denen sie leben, die höchstmögliche Lebensqualität erreichen. Die Voraussetzungen dafür sind allerdings in Europa sehr unterschiedlich.

Jeglichen Überlegungen von denen wir heute schon gehört haben, dass sie angestellt wurden die eine Abkehr vom eingeschlagenen Weg bedeuten, müssen wir hier eine ganz klare Absage erteilen. Wir brauchen keine Renationalisierung! Wir brauchen Förderinstrumente für alle europäischen Regionen, für jene, die benachteiligt sind, aber auch für jene, die sich schon sehr positiv entwickelt haben.